Señora Presidenta, señor Comisario, ciertamente la Primavera árabe ha demostrado que Europa necesita una política de vecindad renovada. Para que la democracia se establezca y perdure en nuestros países vecinos, esta debe acompañarse de un desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible. Por ello, celebro que estemos de acuerdo en reforzar también la cooperación en ámbitos tan importantes como la investigación, la innovación o la energía.

Queridos colegas, el apoyo de la Unión Europea a las reformas democráticas requiere una estrategia integrada que respalde un modelo económico incluyente, capaz de reducir las desigualdades sociales y de crear empleo. Creo que este informe es también un buen paso en esta dirección